Pokud byl můj překlad správný, tak to bylo takto řečeno a chci se Vás zeptat, proč bychom neměli mít více mužských kolegů v těchto zařízeních, kolik máte dětí a kolikrát jste s nimi byl v těchto předškolních zařízeních a kolik tam bylo takovýchto mužských členů, mužských kolegů? Protože já mám zkušenosti ty, že se snažíme všechno, aby byli i v tomto kolegiu předškolních zařízení mezi vychovateli nebo učiteli mužští kolegové.